Herr Präsident! Wie schon mehrmals an dieser Stelle erwähnt, ist das beste Rezept gegen unkontrollierte und illegale Zuwanderung ein System, das legale Migration ermöglicht und gleichzeitig die davon zu trennenden Flüchtlingsströme koordiniert. In der Debatte werden diese beiden unterschiedlichen Phänomene permanent und leider viel zu oft vermischt. In der Reform des Dublin Abkommens ist eine gemeinsame europäische Asylpolitik auf dem Weg. Was aber noch unbedingt notwendig ist, ist eine gemeinsame europäische Migrationspolitik, die auch diesen Namen verdient. Nur wenn wir uns weiter in diese Richtung bewegen, können wir den Menschenschmuggel beenden, Leben retten und von den wirtschaftlichen Vorteilen profitieren, die die koordinierte und kontrollierte Einwanderung für unsere Volkswirtschaften mit sich bringt.

Und ich appelliere hier und an dieser Stelle an die Regierungen und auch an die Ratspräsidentschaft, die nötigen Schritte zu setzen und gemeinsam mit dem Europäischen Parlament und der Europäischen Kommission ein europäisches Migrationssystem zu beschließen. Das ist nämlich das, was die Menschen von der Europäischen Union und von uns allen erwarten.